Bardzo chciałem podziękować. Przyłączam się także do uznania i dla Pani Komisarz, i dla Pana Posła Sprawozdawcy.

Warto jednak przy tej okazji postawić sobie pytanie, dlaczego występują obecnie w praktyce tak poważne kłopoty z wdrażaniem w Europie efektywnego systemu poboru opłat drogowych. Moim zdaniem przede wszystkim wynika to z faktu, że dyrektywa, która obowiązuje od 2004 roku jest nie tylko mało precyzyjna, ale także oderwana w dużym stopniu od realiów ekonomicznych. Jeżeli zatem te nowe propozycje nie mają pozostać na papierze, to musi dominować tu podejście o rynkowym charakterze.